Iako iz predostrožnosti moramo poduzeti određene mjere kako bismo se zaštitili, ne mogu se oteti dojmu da se ovo pitanje preuveličava. Rusko uplitanje u američke izbore u nekoj većoj mjeri još uvijek nije dokazano, iako istraga traje skoro dvije godine. Rusija nije uspjela izmanipulirati ni javnu raspravu o ulasku u NATO u jednoj Crnoj Gori pa ne vidim kako bi mogla ostvariti odlučujući utjecaj na europske izbore. U redu je da budemo oprezni, ali ostavimo se lova na vještice. Čini se da se ovu priču o stranom uplitanju ciljano gradi kao opravdanje za rast euroskeptika na sljedećim izborima, a zato su prvenstveno krivi oni koji Uniju vode u krivom smjeru, a ne Rusija.